Une coordination et un apprentissage mutuels plus efficaces devraient avoir des effets positifs, c'est vrai, vous venez d'en souligner un des aspects, concernant la réalisation des objectifs communs en matière sociale.

Les réformes des systèmes de pension peuvent également relever le taux d'activité et assurer la viabilité des finances publiques.